Se trata de nuevos alimentos y nuevos procesos de fabricar alimentos. Como se ha dicho aquí, el tema más controvertido ha sido el de la carne procedente de animales clonados y de su descendencia, porque generalmente lo que entra en la cadena alimentaria es la descendencia, no el animal clonado. Creo que ha sido un acierto del Parlamento el haber sacado de esta propuesta el tema de las carnes de animales clonados, porque realmente no se podía dedicar solamente unos párrafos a una técnica tan novedosa y tan nueva como es la clonación de animales, aunque ya en algunos países es habitual. En este sentido, hay una enmienda en la que se pide a la Comisión, como usted ha prometido, que presente un informe y una propuesta legislativa. Aquí tenemos un pequeño debate, incluso dentro de mi propio grupo si le decimos a la Comisión que presente una propuesta que prohíba la carne de animales clonados, o simplemente se le dice a la Comisión que presente una propuesta. Mi opinión es que la Comisión debe presentar la propuesta y nosotros no tenemos que indicarle en qué sentido la tiene que presentar.

Hay otro tema, que a mí me interesa mucho y que usted ha apuntado, que es el tema de los nanomateriales.

Los nanomateriales, para autorizarse, deben ser precedidos de unos estudios científicos exhaustivos, porque son nuevas materias que se van a incorporar a la alimentación y la cuestión de la seguridad alimentaria tiene que ser prioritaria.